Die erste Bedingung ist natürlich die, dass dieses Geld frei von Korruption da ankommt, wo es auch wirklich ankommen soll. Die zweite Bedingung ist, dass es auch richtige, wirkliche Wirtschafthilfe darstellt, und die Dritte ist, dass natürlich auch die Notsituation wirklich eingetreten ist.